Mich stört zunehmend, dass in diese Debatten Sachen hineingetragen werden, die gar nichts mit der Debatte zu tun haben.

Da will ich Ihnen sagen, dass ich mir von dieser Präsidentschaft eine Menge verspreche, weil das eine Präsidentschaft eines kleinen, neuen Lands ist, das mit Schwung rangeht, eines Lands, das bewiesen hat, dass man aus eigener Kraft auch Schwierigkeiten bewältigen kann, das schnell aus wirtschaftlichen Krisen herausgekommen ist, das Finanz und Wirtschaftskrisen überwindet und nach vorne geht,

Wenn heute in Berlin viele zusammensitzen, um zu überlegen, wie man das mit konkreten Maßnahmen machen kann, dann bin ich im Gegensatz zu dem einen oder anderen Kollegen der Auffassung, dass das klug und vernünftig ist.

Wie kann man ganz konkret Initiativen in den Mitgliedstaaten unterstützen und fördern? Wie kann man Aktivitäten, die da sind, um Jugendliche in Arbeit zu bringen, ganz konkret koordinieren? Wie kann man das Geld, das ja da ist, auch einsetzen?

Da verspreche ich mir von dieser Konferenz viel, und da verspreche ich mir sehr viel von dieser litauischen Präsidentschaft. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Präsidentin, dass Sie auch sehr deutlich die Energiepolitik angesprochen haben, und zwar eben nicht nach diesem Grundsatz Und noch ein Ziel und noch ein Ziel, sondern unter dem Gesichtspunkt Wie kriegen wir das eigentlich hin mit dem Binnenmarkt?

Kontrolliert das eigentlich jemand? Schauen wir da einmal drauf! Immer neue Gesetze zu beschließen, reicht nicht aus! Es geht ums Umsetzen, ums Realisieren. Die Netze müssen gebaut werden, damit Versorgungssicherheit entsteht. Alles Gute und herzlichen Dank für Ihren sehr konkreten Ansatz!